á lögum númer fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og níu um náttúruvernd með síðari breytingum flutningsmenn ásamt mér á þessu máli eru háttvirtir þingmenn ólína þorvarðardóttir þráinn bertelsson og þór saari tilgangur laga um náttúruvernd er að stuðla að samskiptum manns og umhverfis þannig að hvorki spillist líf né land né mengist sjór vatn eða andrúmsloft er þessum lögum meðal annars ætlað að tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum af fréttaflutningi undanfarinna ára má sjá að nokkuð hefur borið á því að stjórnendur ökutækja freistist til þess að aka slíkum tækjum utan hefðbundinna vega og jafnvel í óspjallaðri náttúru hafa löggæslu og umhverfisyfirvöld séð ástæðu til þess að efna til átaksverkefna og starfrækja starfshópa með það að markmiði að vinna gegn slíkum utanvegaakstri meðal þess sem komið hefur fram hjá þeim sem til málaflokksins þekkja er að refsingar fyrir utanvegaakstur eru of vægar auk þess sem á skortir að nægileg úrræði séu til staðar í löggjöf er frumvarpi þessu ætlað að bregðast að einhverju leyti við þessari gagnrýni í fyrstu grein frumvarpsins er kveðið á um að í þeim tilfellum þegar stórfelld spjöll á náttúru landsins hljótast af broti á náttúruverndarlögum skuli brotamaður sæta sektum að lágmarki tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur eða fangelsi allt að fjórum árum þá er framangreind lágmarksfjárhæð sekta tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur verðtryggð og skal hún uppfærð mánaðarlega er greinin byggð á þeirri hugsun að auka verði varnaðarmátt náttúruverndarlaga er þannig gert ráð fyrir að refsað verði fyrir brot gegn ákvæðum laganna sem ekki hefur í för með sér stórfelld spjöll á náttúru landsins á grundvelli gildandi fyrstu málsgrein sjötugustu og sjöttu grein það er með sektum eða fangelsi til allt að tveggja ára eins og nú er í gildi þegar athöfn eða athafnaleysi sem er refsivert samkvæmt náttúruverndarlögum hefur í för með sér stórfelld náttúruspjöll verði hins vegar refsað samkvæmt frumvarpsákvæðinu það er með sekt að lágmarki tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur sem um fjárhæð er bundin breytingum á vísitölu neysluverðs eða fangelsi allt að fjórum árum er það mat mitt að með því móti verði dómstólum landsins fengið aukið rými til þess að taka tillit til afleiðinga brota gegn náttúruverndarlögum af dómaframkvæmd má sjá að sektarákvarðanir fyrir brot á náttúruverndarlögum hafa ekki verið háar

í annarri grein frumvarpsins kemur fram heimild til að gera upptæk með dómi vélknúin ökutæki sem hafa verið notuð við framningu brots gegn ákvæðum náttúruverndarlaga þá kemur fram að í stað upptöku á vélknúnum ökutækjum megi gera upptæka fjárhæð sem svarar til andvirðis þeirra í heild eða að hluta greinin sækir fyrirmynd sína í sextugasta og níundu grein a almennra hegningarlaga og ber um túlkun hennar að líta til framkvæmdar er varðar þá lagagrein að breyttu breytanda ég ætla ekki að hafa mörg fleiri orð um þetta mál hæstvirtur forseti sem í sjálfu sér er ósköp einfalt hér er verið að bregðast við fregnum sem því miður berast á hverju ári og hverju sumri af tjóni sem orðið hefur vegna utanvegaakstri hvort sem það er með mótorhjólum fjórhjólum

hálendi íslands auðvitað þarf að liggja fyrir í slíkum málum hvort um raunverulegan utanvegaakstur er að ræða og það má nefna það í samhengi við þetta mál að á vettvangi ríkisstjórnarinnar og umhverfisráðuneytisins er nú unnið að kortagerð þar sem kortlagt er hvaða slóðar og vegir skuli teljast til hins eiginlega vegakerfis bæði á hálendi sem og á láglendi þegar sú vinna liggur fyrir sem unnin er eftir því sem ég hef verið fullvissaður um í samstarfi við bæði sveitarfélög og ýmis náttúruverndarsamtök og útivistarsamtök á borð við ferðafélagið

hvort um er að ræða utanvegaakstur eða ekki og alla vega betra að ná utan um slík brot auðvitað er það þannig að langstærstur hópur þeirra einstaklinga sem á ökutæki sem beitt er á slóðum eða vegspottum haga sér með ég ábyrgum hætti en brögð eru því miður að að einstaklingar geri sér ekki grein fyrir því að þeir eru að valda spjöllum á dýrmætri náttúru landsins hér er verið að bregðast við því og einnig þeim veruleika að sumir

hættuna á því að missa eigið ökutæki og þess vegna er það sett hér inn að ef einhver fremur slíkt brot að af því hljótist stórfelld náttúruspjöll geti sá hinn sami átt það á hættu að missa beinlínis það bifhjól eða fjórhjól eða jeppa eða ökutæki vélknúið sem notað er við slíkt brot ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta mál og óska eftir því að því verði vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar að lokinni þessari umræðu